Gospodine predsjedniče, zajednička vanjska politika Europske unije nejasan je i pomalo maglovit pojam.

Zajednička stajališta rijetko postoje, osim na deklaratornoj razini, a stavovi se definiraju uglavnom tako da tzv.

Koristimo diplomaciju kao jedino oružje, a ekonomska snaga Europske unije naše jedino pravo oružje naše divizije ostaje uvijek u rezervi.